To bardzo zły sygnał, że w środku Europy, w budynku oddalonym od nas zaledwie o kilometr, Polacy nie potrafią dobić się sprawiedliwości.